Monsieur le Président, les dernières élections ont effectivement eu lieu dans un contexte dramatique, indigne d'une démocratie, même naissante, Madame la Haute représentante. Mme Nedelcheva a rendu compte de la mission électorale de l'Union européenne. Je partage largement son analyse et, surtout, son hommage au peuple congolais. Des élections provinciales et locales devraient avoir lieu prochainement et l'on doit s'interroger sur l'aide de l'Union européenne à ce processus. Si aucune leçon n'est tirée des dérives du régime, l'Union européenne ne peut continuer à les cautionner.

Non seulement son assassin court toujours, mais il officie dans les forces armées congolaises. Sa famille ne peut faire appel. La démocratie, c'est aussi la justice, la lutte contre l'impunité.